Les États membres sont les premiers concernés et doivent négocier cela dans un cadre multilatéral et international, et non supranational.